Panie Przewodniczący! Gościliśmy dziś w Parlamencie prezydenta Francji François Hollande'a, który mówił o przyszłości Unii Europejskiej i strefie euro, o sposobach przezwyciężania kryzysu gospodarczego oraz budżecie Unii na lata

r. Kryzys jest wszechobecny i musimy z żelazną konsekwencją ograniczać lub wręcz zamrażać budżety administracyjne.

Cięcia są niezbędne, ale oprzeć je należy na uprzedniej wnikliwej analizie wydatkowania środków budżetowych w minionych latach.